Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi! Glede na podatke o najnovejšem poročilu o prihodnjem razvoju trga dela v Evropski uniji naj bi do leta dva tisoč dvajset trije od štirih zaposlenih v EU delali v storitvenih dejavnostih, kot sta, recimo, zavarovalništvo in bančništvo. Slovensko zavarovalništvo že od vse od uvedbe tržnega sistema v začetku devetdesetih let dosega naraščajočo stopnjo rasti, ki je hitrejša od splošne rasti v gospodarstvu, vendar še ne dosega povprečja evropske udeležbe v bruto družbenem proizvodu. Zavarovalništvo v evropskem prostoru prispeva skoraj deset procentov BDP-ja, v Sloveniji pa šest odstotkov. S tem je ustvarjalec gospodarskega razvoja, hkrati pa dopušča prostor za rast in razvoj. Predstavlja pomembno gospodarsko panogo, kjer moramo zaznati element napredka in strateške usmeritve, saj je slovenski zavarovalni trg v v primerjavi zavarovalnim trgom ostalih članic EU ocenjen kot srednje razvit. Ob vseh spremembah, ki se danes porajajo v svetu - od gospodarskih, sistemskih, do okoljskih in drugih, se prodajalci zavarovanj soočajo z velikimi izzivi, zato je pomembno, da je področje zavarovalništva urejeno. Sprejetjem predloga zakona tudi mi prispevamo k nadaljnjemu razvoju te gospodarske panoge, saj želimo, da se zaupanje v zavarovalni sektor in finančne ustanove poveča. Prodajni postopki v vseh državah članicah EO, EU, bodo tako enako urejeni, kar bo povečalo transparentnost in primerljivost ponudbe zavarovanj. Predlog zakona je namenjen tudi zaščiti potrošnika, saj ga varuje pred danes še kako dobro poznanim drobnim tiskom in sklenitvino sklenitvijo zavarovanja, ki ga dejansko ne potrebuje. Zavarovanja bodo tako morala biti bolj v skladu s potrebami in zahtevami kupca. Potrošnik bo bolj informiran o produktih, ki se ki se mu bodo ponujali, pojasnjeno mu bo, kaj točno bo dobil za plačano ceno in kje so tveganja, ki jih prevzema, zato bo možno zavajajoče prodaje in potencialnih anomalij manjša. Ob vsaj ponudbi različnih zavarovanj ni vedno lahko presoditi, kakšno zavarovanje dejansko potrebujemo in kaj od zavarovalnice lahko pričakujemo. S tem predlogom se uvaja tudi postopek, ko bo prodajo zavarovalnih produktov moral vedno spremljati test zahtev in potreb na podlagi informacij, pridobljenih od stranke, da bi preprečili primere zavajajoče prodaje. To pomeni, da ga bo moral potrošnik izpolniti pred sklenitvijo zavarovanja, rezultat pa mu bo pokazal, ali izbrano zavarovanje sploh potrebuje ali pač ne. Raven zaščite kupcev zavarovanj se bo tako dvignila na višji nivo, informacije za potrošnike bodo kakovostnejše, oblike prodaje zavarovanih produktov pa se bodo urejale na enoten način. Zato bomo predlog zakona v poslanski skupini LMŠ, podprli. Hvala.